virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um brottfall laga númer tuttugu og fimm frá nítján hundruð tuttugu og eitt um einkaleyfi handa háskóla íslands til útgáfu almanaks almanak háskóla íslands á sér merka sögu en það hefur verið grundvöllur almanaksgerðar í landinu hana má rekja til ársins sextán hundruð áttatíu og fjögur en kaupmannahafnarháskóli hafði einkarétt til útgáfu almanaka í danmörku við setningu laganna um einkaleyfi handa háskólunum á alþingi nítján hundruð tuttugu og eitt er forsaga málsins rakin frekar og tekið fram að heppilegt virðist að háskóli íslands fái þennan einkarétt tekið er fram að gera megi ráð fyrir nokkrum tekjum af einkaréttinum og í athugasemdum segir með leyfi forseta enda er almanaksútgáfan alls kostar áhættulaus með því að öll samkeppni á því sviði er útilokuð íslands almanakið hefur komið út samfellt síðan átján hundruð þrjátíu og sjö það er nokkuð eldra en almanak hins íslenska þjóðvinafélags sem kom út árið átján hundruð sjötíu og fimm samkvæmt upplýsingum almanaksins eru árlega gefin út hér á landi um níu hundruð þúsund eintök af almanökum og dagatölum af ýmsum gerðum þar af munu vera um hundrað þúsund almanök sem prentuð eru erlendis flest þessara rita sækja upplýsingar í almanak háskólans sem kalla má grundvallarrit almanaksútgáfu hér á landi almanak háskólans mun nú vera gefið út í fjögur þúsund eintökum og almanak þjóðvinafélagsins í sautján hundruð eintökum í lögunum er mælt fyrir um einkarétt háskóla íslands til að gefa út og selja eða afhenda með öðrum hætti almanök og dagatöl á íslandi þar er enn fremur mælt fyrir um útreikning almanaksins og útgáfu þess hvernig skuli fara með brot á einkarétti háskólans enn fremur um gjald af útgáfu og innflutningi dagatala til háskólans sem ráðherra ákveður að fengnum tillögum háskólaráðs og loks ákvæði um heimildir til að leggja hald á almanök sem hingað hafa verið flutt ólöglega og um málsmeðferð við höfðun refsimála og um stofnun almanakssjóðs en til hans rennur hreinn arður af útgáfu almanaka ár hvert auk skaðabóta og sekta fyrir brot á einkarétti háskólans enn fremur rennur til sjóðsins andvirði upptækra rita og gjöld vegna sölu og innflutnings almanaka til landsins tekið er fram að háskólaráð stjórni sjóðnum og að tekjum hans skuli varið til eflingar stærðfræðilegum vísindum á íslandi

innflutning vara á samkeppnismarkaði þá leiða kröfur stjórnarskrárinnar um skattlagningarheimildir til þess að nauðsynlegt er að huga að endurskipulagningu á útgáfu almanaksins nefnd fjármálaráðuneytisins er fór yfir og kannaði hvort löggjöf hér á landi uppfyllti þær kröfur sem stjórnarskráin gerir til skattlagningarheimilda komst að þeirri niðurstöðu í skýrslu sinni frá nítján hundruð níutíu og níu að sjöttu grein laga númer tuttugu og fimm nítján hundruð tuttugu og eitt fullnægði ekki þeim kröfum sem stjórnarskráin gerði til skattlagningarheimilda enda fæli ákvæðið í sér algert framsal skattlagningarvalds í hendur framkvæmdarvaldsins menntamálaráðuneytið og háskóli íslands hafa tekið undir athugasemdir nefndarinnar og fallist á að þær eigi við rök að styðjast hefur háskólinn óskað eftir því að gjaldheimtunni verði komið í lögmætt horf án þess að nauðsynlegar breytingar skerði tekjur almanakssjóðs í bréfi ráðuneytisins til umboðsmanns alþingis frá apríl tvö þúsund og fjögur er framangreindum bréfaskiptum ráðuneytisins við háskóla íslands lýst og því mati ráðuneytisins að skilyrði séu til þess að fella lögin brott þar sem lög um háskóla íslands veiti svigrúm til að starfa að útgáfu almanaks með þeim hætti sem stofnunin hefði gert án þess að sækja til þess heimild í sérstök lög um einkarétt stofnunarinnar það er því einnig hægt að taka þetta upp

refsingar vegna brota á ákvæðum laganna og gjaldtöku þar á meðal á innfluttum almanökum samræmdist elleftu greinar samnings um evrópska efnahagssvæðið er leggja bann við magntakmörkunum á innflutningi svo og allar ráðstafanir sem hafa samsvarandi áhrif það er greinilega metið sem svo að þessi almanaksútgáfa sé stórhættuleg allri samkeppni á evrópska efnahagssvæðinu

enda mæla augljós samræmingar og öryggissjónarmið með því að áfram verði gefið út almanak í því sambandi hefur ráðuneytið bent á að gildandi lög um háskóla íslands veita svigrúm til þess að starfa að útgáfu almanaks með þeim hætti sem stofnunin hefur gert til þessa án þess að sækja til þess heimild í sérstök lög um einkarétt stofnunarinnar til slíkrar starfsemi eðlilegt verður að telja að kostnaði almanakssjóðs við útgáfu almanaksins verði eftir því sem við á mætt með gjaldtöku og samningi ráðuneytisins og háskólans dagsettu ellefta janúar tvö þúsund og sjö

gat um áðan að ræða þetta í samhengi við eðlilega endurskoðun á samningi við háskóla íslands virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar menntamálanefndar